Nagy örömömre szolgál, hogy a jelentés kéri az Uniót, hogy a bővítési folyamat során is követelje meg a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek jogainak aktív védelmét az oktatás, az egészségügyi ellátás, a szociális és egyéb közszolgáltatások tekintetében. Hangsúlyozza továbbá, hogy a tagjelölt országok tegyenek lépéseket a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyeknek a társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális élet minden területén való teljes és tényleges egyenlőségének biztosítása iránt. Ezek a kívánalmak mindenképpen üdvözlendőek, ám sajnálatosan meg kell állapítanom, hogy a tagországok tekintetében az EU már nem kéri számon ezeket az intézkedéseket. Ez a tagjelöltek számára azt sugallja, csak addig kell figyelniük ezekre a kérdésekre, ameddig csatlakoznak, később akár vissza is vonhatják a nemzeti kisebbségek számára kedvező szabályokat. Sajnos volt már erre példa, így nem alaptalan az aggodalom.